Mit dem Europäischen Verteidigungsfonds, mit der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit und mit der Koordinierten Jährlichen Überprüfung der Verteidigung hat die Europäische Union in den letzten zwei Jahren in der gemeinsamen Verteidigung vermutlich mehr erreicht als in den Jahrzehnten zuvor. Davon werden sowohl die Europäische Union als auch die NATO insgesamt profitieren. Ich möchte ein ganz konkretes Beispiel in dieser Debatte nennen.

Dort wurde mir berichtet, wie hoch der logistische und administrative Aufwand ist, um Gerät und Fahrzeuge ins Baltikum zu transportieren. Wochenlang im Voraus müssen Genehmigungen eingeholt werden und Dutzende verschiedene Formulare, die sich wiederum in jedem Land unterscheiden, ausgefüllt werden. Deshalb begrüße ich das PESCO Projekt zur Verbesserung der Military Mobility ausdrücklich. Wir können es uns eben nicht leisten, dass militärische Transporte, wenn es darauf ankommt, durch bürokratische Hürden und unzureichende Transportnetze gebremst werden. Das ist ein gelungenes Beispiel für die Zusammenarbeit von Europäischer Union und NATO. Da sollten wir weitermachen.